Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, gospe poslanke, gospodje poslanci. Odbor za finance je na tretji seji petnajstega januarja letos kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, ki ga je državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila vlada. Kolegi predsednika državnega zbora je na dvajseti seji sedmega decembra dva tisoč osemnajst sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Odbor je kot gradivo za sejo prejel naslednje gradiva: mnenje zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, mnenje Mestne občine Ljubljana in mnenje Mestne občine Maribor. V skladu s sto devetindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine koalicije, in sicer amandmaje k osmim členom. Na seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, zakonodajno-pravne službe in državnega sveta. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar na Ministrstvu za finance predstavil cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona. Pojasnil je, da predlog zakona predstavlja implementacijo Direktive dva tisoč štirinajst skozi triindvajset Evropskega parlamenta in Sveta z dne šestindvajsetega februarja dva tisoč štirinajst o podeljevanju koncesijskih pogodb. Opozoril je, da je rok za prenos direktive v slovenski pravni red potekel osemnajstega aprila dva tisoč šestnajst, zaradi česar že poteka postopek proti Republiki Sloveniji pred Sodiščem Evropske unije. Evropska komisija v tem postopku predlaga, da se Republiki Sloveniji naloži dnevna denarna kazen v višini osem tisoč devetsto dvaindevetdeset evrov od dneva razglasitve tožbe do izpolnitve obveznosti. Državni sekretar je poudaril, da bi celovita prenova koncesijske zakonodaje trajala več let, zato se sprejema obravnavani predlog zakona, določbe drugih zakonov s tega področja pa učinkujejo, v kolikor niso v nasprotju z določbami predloga zakona. Predstavnica zakonodajno-pravne službe je navedla, da je zakonodajno-pravna služba pripravila pisno mnenje, v katerem je podala dve splošni pripombi in dvanajst pripomb k posameznim členom. Posamezne pripombe so v amandmajih koalicijskih poslanskih skupin upoštevane, opozorila pa je na neupoštevanje splošne pripombe glede neskladja ureditve koncesij v predlogu zakona s številnimi zakoni, ki urejajo postopek podelitve koncesije v slovenskem pravnem redu. Zakonodajno-pravna služba meni, da bi bilo iz tega razloga potrebno spremeniti naslednje zakone: o gospodarskih javnih službah, o zdravstveni dejavnosti, o lekarniški dejavnosti , o socialnem varstvu in o javno-zasebnem partnerstvu. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je v imenu komisije izrazil podporo predlogu zakona. V razpravi so nekatere članice in člani odbora izpostavili problematiko zamud pri implementaciji direktiv Evropske unije v slovenski pravni red in posledično tudi hitenja pri sprejemanju zakonodajnih rešitev v izogib denarni kazni. Opozorjeno je bilo, da je Slovenija pri pri implementaciji Direktive v neprijetnem položaju, saj zamuja skoraj tri leta. Vse ostale članice države, države članice Evropske unije so direktivo že prenesle v svoje pravne rede. Nastali položaj je potrebno razrešiti in s tem omejiti nastalo ter preprečiti potencialno škodo. Zaradi nesprejemljivosti takšne prakse pri sprejemanju zakonodaje bi moral ukrepati tudi pristojni minister, se pravi minister za finance. Velik del razprave pa se je osredotočil na neupoštevanje določenih pripomb zakonodajno-pravne službe k predlogu zakona. Članice in člane odbora so zanimali predvsem razlogi, zaradi katerih vlada ne upošteva vseh pripomb zakonodajno-pravne službe in pristopi k celoviti prenovi zakonodaje s področja koncesij. Državni sekretar na Ministrstvu za finance je podal dodatna pojasnila glede pomislekov izraženih v razpravi, predvsem glede razhajanj z zakonodajno-pravno službo ter razlogov za pozen prenos direktive v slovenski pravni red. Odbor je v skladu z drugim odstavkom stotridesetega člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin koalicije in jih sprejel. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je, je na podlagi prvega odstavka stotriintridesetega člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik.